La faute n'est donc certainement pas au nouveau gouvernement libyen qui vient d'être élu, mais plutôt à une absence de législation, de structure, de culture, d'institutions qui pourraient protéger les migrants.